Kasachstan ist sowohl politisch als auch wirtschaftlich unser wichtigster Partner in der Region. Nach dem Beginn der Verhandlungen über ein vertieftes Partnerschafts und Kooperationsabkommen, das ich sehr begrüße, nach den bedauerlichen Vorkommnissen im Schanaosen Bezirk und bei den Parlamentswahlen steht Kasachstan nun in unserem besonderen Fokus. Ich unterstütze nachdrücklich einen engen und offenen Dialog mit Kasachstan, um unsere Beziehungen zu intensivieren. Es ist entscheidend, dass wir Kasachstans positive Entwicklung im Bereich Demokratisierung, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit würdigen, selbst wenn es aus unserer westlichen Sicht nur kleine Schritte sind und wir zu Recht weitere Fortschritte erwarten. Als erfreulich im Umgang mit den Ereignissen in Schanaosen habe ich die Bereitschaft der kasachischen Behörden erlebt. Im gemeinsamen Austausch auch mit Nichtregierungsorganisationen und Vertretern der kasachischen Zivilgesellschaft konnten wir uns ein umfassendes Bild machen. Der konstruktive Dialog zwischen Regierungs und Nichtregierungsvertretern an einem Tisch mit uns Parlamentariern im Parlament war in dieser Weise erstmalig. Die Entschließung sollte diese positive Entwicklung unterstützen. Aus dieser Sicht wäre auch für mich eine Verschiebung sinnvoll gewesen, um abzuwarten, was die Untersuchungen zu Tage bringen, und damit wir hinterher klarere Bedingungen für unsere Position hätten, die wir aktuell heute so nicht haben.